lánasjóður sveitarfélaga var stofnaður með lögum númer þrjátíu og fimm nítján hundruð sextíu og sex en starfar nú samkvæmt lögum númer hundrað þrjátíu og sex tvö þúsund og fjögur sjóðurinn hefur frá stofnun verið óskipt sameign allra sveitarfélaga á íslandi og hefur hann það hlutverk að tryggja sveitarfélögum stofnunum þeirra og fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum kjörum með veitingu lána eða ábyrgða sjóðurinn er til dæmis sérlega mikilvægur fyrir þau sveitarfélög sem verst standa en þar njóta öll sveitarfélög sömu kjara öfugt við almennan fjármagnsmarkað með setningu laga númer hundrað þrjátíu og sex tvö þúsund og fjögur var lagaumhverfi sjóðsins breytt til samræmis við almenn starfsskilyrði fjármálafyrirtækja á fjármálamarkaði eftir því sem fært var meðal annars með niðurfellingu á ákvæðum um árleg framlög til hans úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga og frá ríkissjóði í tengslum við niðurfellingu þessara framlaga var beinum afskiptum ríkisins af rekstri lánasjóðsins hætt og öll ábyrgð á stjórn hans og rekstri færð til sveitarfélaganna þá var lánasjóði sveitarfélaga gert að starfa sem lánafyrirtæki samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki á grundvelli starfsleyfis fjármálaeftirlitsins og undir eftirliti þess fékk hann starfsleyfi í ágúst tvö þúsund og fimm verði frumvarp þetta að lögum verða tekin frekari skref í átt að aðlögun

það er gert ráð fyrir að íbúafjöldi sveitarfélaga á hverju ári frá nítján hundruð sextíu og sjö ráði skiptingu á þeim hluta eigin fjár lánasjóðsins sem myndaður er af framlögum úr jöfnunarsjóði og ríkissjóði á hverju ári frá stofnun lánasjóðsins en útistandandi lán um áramót hvert ár ráði skiptingu á þeim hluta eigin fjár sem myndaður er af öðrum rekstrartekjum hvers árs að frádregnum rekstrarkostnaði annars stofnað verði opinbert hlutafélag um rekstur lánasjóðs sveitarfélaga en félagið verður alfarið í eigu sveitarfélaga í samræmi við framangreinda skiptingu eigin fjár lánasjóðsins þriðja takmörkun verður á meðferð hlutafjár hlutafé getur eingöngu verið í eigu hlutafélaga og stofnana eða fyrirtækja að fullu í eigu þeirra hámarksatkvæðisréttur eins hluthafa mun miðast við fimmtán prósent og ekki verða heimiluð nein viðskipti með eignarhluti í tvö ár frá gildistöku laganna eins og þau eru áætluð það er til ársloka tvö þúsund og átta en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að lög þessi taki gildi fyrsta janúar næstkomandi kveðið er á um að tilteknar ívilnanir sem lánasjóður sveitarfélaga nýtur vegna almannaþjónustuhlutverks haldi gildi sínu lánasjóðurinn mun áfram hafa það hlutverk að tryggja sveitarfélögum hagstæðustu lánakjör sem fáanleg eru á hverjum tíma þrátt fyrir þá formbreytingu að stofnað verði opinbert hlutafélag um sjóðinn er gert ráð fyrir að tiltekin sérákvæði sem um hann gilda verði áfram í lögum frá stofnun hefur lánasjóðurinn aldrei tapað útláni sem skýrist meðal annars af sérákvæði í sveitarstjórnarlögum um að sveitarfélög geti veitt honum veð í tekjum sínum afar mikilvægt er að þetta ákvæði verði áfram í gildi einnig er gert ráð fyrir að lagaákvæði um skattfrelsi sjóðsins verði áfram í gildi verði þetta frumvarp að lögum rétt er að minna á að við setningu laga um lánasjóð sveitarfélaga númer hundrað þrjátíu og sex tvö þúsund og fjögur setti alþingi það skilyrði að hafin yrði vinna við að skilgreina eignarhald á sjóðnum þeirri vinnu er nú lokið og ríkti algjör samstaða á ársfundi sjóðsins sem var haldinn í september síðastliðinn um þá skiptingu sama má segja um tillögu stjórnar um að breyta sjóðnum í opinbert hlutafélag í eigu alla sveitarfélaga ég vil undir lok máls míns vekja athygli á því að auk hefðbundinnar kostnaðarumsagnar fjármálaráðuneytisins sem fylgir þessu frumvarpi fylgir einnig umsögn skrifstofu sveitarstjórnarmála í félagsmálaráðuneytinu þar sem fjallað er um efnahagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélögin hæstvirtur forseti ég hef þá lokið máli mínu og legg til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar